Madame la Présidente, Madame la Commissaire, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, la Commission a décidé de prolonger la date de clôture pour les neuf premières initiatives, afin de permettre à tous les citoyens une participation active.

Or, le Conseil des ministres n'accepte pas cette nouvelle date limite. Les gouvernements nationaux ne savent pas comment mettre en œuvre le changement de la date de clôture.

Je m'adresse aujourd'hui surtout au Conseil de l'Union pour lui demander une réponse immédiate à ma question parlementaire prioritaire n°

Cependant, le Conseil refuse depuis six semaines de se prononcer sur la date de clôture de la collecte des signatures pour les neuf premières initiatives citoyennes en cours. Le refus du Conseil de s'exprimer sur une question aussi importante que la date de clôture conduit à une insécurité juridique